Und was werden Sie tun, um eventuell die Mitgliedstaaten, die den Kosovo noch nicht anerkannt haben, mit der Zeit dazu zu bewegen?